Madame la Présidente, ce dossier sur les dispositions destinées à accompagner les travailleurs, non pas dans leur vie professionnelle mais dans leur vie privée, relève typiquement de ce qui ne regarde pas l'Union européenne. Dans sa poursuite de son but réel, à savoir se mêler de tout, dans chaque moment de la vie quotidienne de chacun et chacune des travailleurs, de la naissance des enfants et leur éducation à l'aide aux parents ou au conjoint dans la maladie ou la perte d'autonomie, Bruxelles, contrairement à ce qui est annoncé en parlant d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, créé d'authentiques déséquilibres, car derrière cette idée plus que louable, le texte présente trois risques. D'abord, tous les textes législatifs ou administratifs dans ce domaine ne relèvent que des États membres. Bruxelles n'a aucunement le droit de fixer des taux, des durées et des montants, car cela enfreint le principe de subsidiarité et vient en sus contraindre les pays, comme la France, qui disposent déjà de tout l'arsenal souhaitable, sans compter l'éventuel déséquilibre des comptes sociaux nationaux. De plus, ces dispositions purement sociétales ne sont absolument pas du ressort des employeurs, dont le rôle est de fournir des activités professionnelles dans un environnement acceptable et non d'imposer un paternalisme obligatoire qu'ils ne souhaiteraient pas.